En cohérence, d'ailleurs, avec les prévisions économiques que l'institution à laquelle vous appartenez a publiées pas plus tard qu'hier, car les chiffres pour la Grèce sont meilleurs que ce que l'on a l'impression d'entendre colporter ici ou là comme mauvaise information à propos de ce pays.

Mais cette espèce de seringue sous laquelle on veut en permanence mettre la Grèce, alors que vos chiffres mêmes donnent raison à ceux qui vous demandent de conclure cette évaluation et qui souhaitent que les demandes d'allégement de la dette grecque, que le FMI considère comme insoutenable, soient enfin traitées avec réalisme, me semble être la seule voie que devrait suivre l'institution à laquelle vous appartenez.